Signor Presidente, onorevoli colleghi, vede Commissario, in attesa di proposte concrete che al momento non ho visto, noi per domani nella risoluzione su Eurosur, abbiamo fatto una proposta, come gruppo, nella quale chiediamo che i migranti che arrivano in Italia e non solo, vengano ripartiti per i 28 paesi. Vediamo quindi se il buonismo che sento in quest'Aula domani sarà concretizzato con effettivamente qualcosa di concreto. Perché a parole siamo tutti buoni e bravi, però poi vedo che nella realtà ci sono delle difficoltà. Mi sorprende anche il fatto che vi siano talvolta delle critiche nei confronti della legge italiana anche perché recito al comma 2, articolo 12, si scrive che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno, forse c'è qualcuno che non ha letto bene la legge. Ma, forse, dovremmo applicarci come hanno fatto altri paesi anche nella costa sud europea alcuni sparano quando arrivano i migranti, altri come è successo quest'estate non accolgono i barconi, che poi l'Italia, generosamente, si adatta a prendere.

Evidentemente la legge italiana non è così cattiva come probabilmente lo sono altre, quindi non vedo tutta questa responsabilità che ha l'Italia. Un'altra cosa bisogna anche essere realisti però nell'immigrazione e nella questione dei migranti e dei rifugiati, perché nel momento in cui in Italia c'è il 40 di disoccupazione giovanile mi chiedo queste persone che arrivano che cosa gli facciamo fare? Se non possono lavorare, possono integrarsi? E se non lavorano, di chi sono preda? La realtà, signor Commissario, è che chi vuole l'immigrazione incontrollata è un grande alleato di chi vuole la tratta di esseri umani e guadagna dietro questo e la criminalità organizzata.